Na forum Parlamentu dwa miesiące temu alarmowaliśmy o szerzącej się w tym kraju fali przemocy spowodowanej walką dwóch zwalczających się obozów politycznych.

W przedwyborczych zamieszkach tylko w trakcie ostatniego roku zginęło 300 osób, tyle samo zostało rannych.

Należy również wezwać partię rządzącą do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz do zaangażowania się w dialog społeczny w kraju w celu znalezienia trwałego rozwiązania dla kryzysu politycznego.